Dúfam, že tlak na Komisiu spôsobí, že čo najskôr sa vytvorí právny rámec, ktorý bude zaručovať kvalitu nielen prsných implantátov, ale medicínskych technológií vôbec. Konkrétne opatrenia by mali zahŕňať posilnenie kontroly výrobkov, ktoré sú na trhu, ale tiež neohlásené kontroly v celej dodávateľskej sieti, zvýšenie nárokov na akreditáciu a zlepšenie dohľadu orgánov členských štátov. Ako lekár vítam, že bude povinné hlásiť každý zákaz, obmedzenie alebo právne kroky, ktoré boli voči implantátom prijaté v inom členskom štáte EÚ. A ďalej bude zavedený systém identifikácie každého jedného výrobku a register implantátov, ktorý umožní ich vystopovanie a dlhodobé monitorovanie ich bezpečnosti.